Hvala lepa, predsednik. Mogoče pa res, v kolikor bomo v naslednjih tednih izgubili vlado, ki je, pod povodu prav tega zakona, se začela krhati. Namreč, kljub dogovoru, na neki način smo potrebovali spodbudo, Levice, ki je ne vidim kot, nekaj pozitivnega. Žal je ravno to povzročilo erozijo v vladi in potencialno tudi, dokončno onemogočenje sprejetja enega od tistih ključnih zakonov, ki je na dnevnem redu že praktično domala več kot šestnajst, sedemnajst let. Seveda, Socialni demokrati, podpiramo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, seveda ne za vsako ceno, je odgovorno, zato smo tudi pripravili pripravili svoj amandma, ki dopolnjuje, bom rekel pobude tovarišev z Levice, ki žal velikokrat, in dovolite mi, nekoliko kritično oceno si naredijo še največje zaveznike za nasprotnike z nenehnimi napadi tistega, kar ni po godu, če ni po naše, ne bo po nobeni drugi varianti, in žal v politiki, še posebej v konstelaciji pet plus ena, oziroma v parlamentu nas je kar devet, deset, parlamentarnih skupin, je zelo težko doseči konsenz, dvomim pa, da bo v bližnjih prihodnosti katera od nas političnih strank tako močna, da bo lahko po Orbánovem principu spreminjala z veliko večino v parlamentu domala vse, še ostalo, če je potrebno. Za nas je pomembna predvsem solidarnost, progresivnost in vzdržnost celotnega zdravstvenega sistema, govorimo o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, ki mora vključevati vse zavarovance v, zavarovalne sheme, ko govorimo o dodatnem zavarovalnem sistemu. Progresivnost pomeni, da vsi, tisti z velikimi, nizkimi, visokimi, nizkimi, prihodki, plačujejo svoj delež v skladu z zmožnostmi. Seveda, nekdo, ki ima štiristo evrov pokojnine, ne more plačevati enak znesek kot nekdo, ki ima štiri tisoč evrov mesečnih prihodkov neto. In to, to je tisto, kar je za nas ključno, ta solidarnost, da ohranimo našo družbo solidarno, tako kot piše v ustavi, ter seveda vzdržnost, ne da da kar ukinemo zavarovanje brez alternativ in iščemo alternative v proračunu, ker vemo, da dolgotrajno to je popolnoma nevzdržno. Za nas je pri določitvi višine prispevka posameznika, pomembno, da se upoštevajo njegovi skupni neto prihodki v preteklem letu. Zato smo višino obvezne dodane dajatve zavarovalnice za prihodnje leto določili tako, da se zavarovalnica s sklepom zavoda uvrsti v ustrezne odmerne razrede, kot je bilo že povedano z naše strani, glede na razmerje med skupnimi neto prihodki zavarovancev v preteklem letu ter višino neto povprečne oziroma neto minimalne plače Republike Slovenije v preteklem letu. Obvesna obvezna dodatna dajatev po odmernih razredih znaša, kot že rečeno, prvi, vključno letne višino neto minimalne plače, ti bi plačali deset evrov, nad letno minimalno neto plačo in do vključno letno neto povprečne plače bi plačali petindvajset evrov, nad letno neto povprečno plačo in do vključno enacelašestkratnika le-te trideset evrov, nad enacelašestkratnikom do dvakratnika povprečno letne plače štirideset evrov, nad dvokratnikom in do trikratnika povprečne letne plače petinšestdeset evrov, nad trikratnikom in do petkratnika povprečne letne neto plače sto evrov, nad petkratnikom povprečne letne plače pa sto petdeset evrov. Torej govorimo o razmaku od deset do sto petdeset evrov. Tisti, ki si lahko privošči, lahko seveda še dodatne bonitete dobi s tem oziroma si lahko še dodatne storitve plača samo nad tem zneskom. Zdi se nam ta solidarnostna lestvica na mestu glede na družbeno situacijo pri nas. Seveda je pomembno poudariti to, da nekateri drugi predlogi niso vsebovali predvsem dialoga v sklopu, Ekonomsko-socialnega sveta, ter seveda predvsem težnja k temu, da se z določenimi predlogi ne zbere dovolj sredstev, zato da se omogoči to solidarnostno lestvico in njeno vzdržnost. Za nas je političen vidik izjemnega pomena, kajti kot je danes bilo že mnogokrat povedano, politične volje do sedaj ni bilo. In danes smo najbliže le-temu, da se o tem predlogu o tem zakonu v prvem branju začenjamo resneje pogovarjati do tretjega branja, lahko se pa dogovorimo do te mere, da, prizadevanja Liste Marjana Šarca, Levice in predvsem Socialnih demokratov vidimo kot nekaj pozitivnega in le s sodelovanjem enako mislečih in s podporo le-tega zakona si obetamo v nadaljnjem sploh spremembo. Le-tega dovolj nam je petdeset in šestdeset milijonov zaslužkov na račun zdravja državljank in državljanov. Naj bo ta solidarnost prisotna pri vseh, tudi pri tistih, ki kujejo zaslužke. Konkurenca naj bo, naj bo ta zdrava in, utemeljena na, na pravih solidarnostnih temeljih. Na nas pa je in odgovornost je, da vsaj mi enako, podobno misleči poskušamo najti konsenz v prepričanju tistih skeptikov, ki dejansko ne čutijo klica, da je potrebno na tem področju nemudoma nekaj spremeniti, kajti, v kolikor si ne bomo želeli spremembe, sprememb tudi ne bomo dosegli. Hvala lepa.